Ringrazio veramente tutti i relatori ombra, che hanno seguito in maniera non solo costante, ma anche apportando dei suggerimenti e dei supporti, a volte anche emotivi, perché ci sono stati dei momenti dove la nostra unione, il nostro fare sistema per raggiungere l'obiettivo comune,